Már csak azért is, mert ez az első olyan nemzetközi egyezmény, amit az Európai Unió ratifikált.

Sajnos ma, mai napjainkban az Európai Unión belül a siketek és nagyothalló állampolgárok nem tudnak hozzáférni ehhez, nem tudnak segítséget kérni sem a maguk, sem a családtagjaik, vagy bármelyik más ember számára. Fontos, hogy a mai szavazattal nyomást gyakoroljunk az Európai Bizottságra, hogy ezen a területen is mielőbb kezdeményezzék ezt a változást.